Die Gründe für das Scheitern von Thomas Cook einem seit immerhin 178 Jahren etablierten Reiseveranstalter mögen noch nicht in allen Details geklärt sein, die Folgen hingegen sind es.

Ich denke hierbei natürlich auch und insbesondere an meine bayerische Heimat und die dortige Automobilindustrie.

Wir müssen verhindern, dass unseren Reiseveranstaltern zumindest von legislativer Seite weitere Hindernisse wie beispielsweise der European Green Deal in den Weg gelegt werden, und wir müssen anerkennen, dass der Tod europäischer Reiseunternehmen dem Weltklima eben gerade nicht weiterhilft, sondern dass eben nur Konkurrenzunternehmen in diese Nische einfallen werden. Ich darf Sie daher abschließend bitten, unserer Tourismusbranche in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen nicht wie die grüne Kollegin hier und unseren Entschließungsantrag entsprechend zu unterstützen.